Le terrorisme ne regarde pas la nationalité, l'origine sociale ou la confession des victimes, il touche notre société toute entière. Face à la violence et à l'horreur, nous nous devons de rester unis en défenseurs des libertés, des valeurs et des principes